Troisièmement, la frilosité de nos gouvernements en matière d'efforts de relance de l'activité économique nous fait courir le risque de voir réduits à néant les efforts de réduction des déficits publics. Quatrièmement, en matière de politique extérieure, la décision de plusieurs États membres de réduire leur aide publique au développement entame la crédibilité de l'Union européenne. Il serait toutefois inapproprié d'attribuer tous les manquements à la Présidence en exercice du Conseil. Ma question à la Présidence irlandaise, à laquelle je souhaite beaucoup de succès, est de savoir si elle voit encore une masse critique d'États membres qui soient à même de l'appuyer en vue de faire bouger les choses dans la bonne direction.